Il n'y a pas de marché qui puisse fonctionner sans règles claires ni sanctions pour ceux qui ne les respectent pas. Une surveillance efficace, c'est la base même de notre action.

C'était le problème.

appliqué partout, y compris en Bulgarie.

S'il le faut, nous présenterons une proposition révisée en fonction du résultat de cette évaluation, comme cela a été dit, de cette tolérance zéro pour les manipulateurs, aujourd'hui et pour l'avenir. Enfin, Arlene McCarthy a eu raison d'insister sur l'importance cruciale de ce texte pour protéger, en pratique, les consommateurs.

Nous sommes clairement au cœur des enjeux de confiance, de cette confiance qui a tellement été ébranlée et trompée par un certain nombre de pratiques de gens qui se sont cru tout permis parce qu'en fait on leur a tout

époque. Il faut précisément protéger les citoyens contre les abus et les manipulations commis sur les marchés.

majeur. On l'a bien vu dans le scandale du

Comme l'a également relevé Arlene McCarthy, nous devons être attentifs à la mise en œuvre concrète et rapide de ce texte. Cela passe aussi par des juges compétents, bien formés, face à l'inventivité considérable que nous voyons se déployer sur les marchés, y compris quand il s'agit de contourner ou de détourner certaines règles. C'est un sujet que nous regarderons de très près dans la clause de réexamen.